Panie Przewodniczący! Uważam, że jeżeli chodzi o prawo do zadawania pytań, Pan nie powinien karać, odbierając prawo do zadania pytania, tych, którzy mają prawo z tego skorzystać, tylko co najwyżej posła, który przekroczył czas. To on może mieć skróconą odpowiedź o ten czas, o który to prawo do wypowiedzi przekroczył, a nie ci, którzy chcieliby zadać krytyczne pytanie. To zupełne nieporozumienie.